Mit dieser Verordnung wird die Kohäsionspolitik endgültig zum Bestandteil der Euro Rettungsschirmpolitik gemacht. Das lehnen wir ab!

Sparpakete, vor allem in Griechenland, haben letztlich die Binnenkonjunktur geschwächt, wenn nicht sogar teilweise zerstört. Man sieht, dass sich also jetzt die Politik der Europäischen Union zur Euro Rettung in Griechenland schön langsam ihrem Bankrott nähert. Wenn es dann im Titel dieser Verordnung heißt Risikoteilungsinstrumente für Mitgliedstaaten, die von gravierenden Schwierigkeiten betroffen sind, dann ist das ein Euphemismus und eine Verharmlosung der Sonderklasse.

Alle, die wir mit in die Haftung genommen worden sind und durch den ESM weiter mit in die Haftung genommen werden. Hier geht es um Staaten, die in Wirklichkeit vor dem Staatsbankrott stehen. Wir versuchen mit diesen Mini Instrumenten einen Staatsbankrott zu vermeiden. Das ist ja geradezu am Rande der Lächerlichkeit. Den Griechen ist damit nicht zu helfen und wird auch nicht geholfen. Es sind in Wahrheit Placebos, die hier verteilt werden.

der operationellen Programme ist ja selbst ein Land wie Griechenland schon jetzt überfordert, sich selber zu finanzieren, geschweige denn die Kofinanzierung, die das Eineinhalbfache darstellen soll, auf die Beine zu stellen. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Das ist ein sozialistischer Ansatz, der scheitern wird.

Genau das wird nicht gemacht.